Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, moi aussi, comme mon collègue Niculescu, je salue l'intention de la Commission de poursuivre l'effort vers la simplification de la PAC, mais je m'inquiète également de la suite qui a été réservée au rapport de mon collègue, Richard Ashworth, sur la simplification administrative. En effet, eu égard à la conjoncture difficile dans laquelle nos agriculteurs doivent évoluer actuellement, je voudrais que la PAC après 2013 permette aux agriculteurs de se concentrer sur l'objectif principal qui consiste à produire des denrées alimentaires sûres, de qualité, tout en les encourageant à fournir des biens publics non marchands.

C'est une PAC plus simple et plus réactive dont ils ont besoin. À l'heure où la mise en concurrence mondiale des agriculteurs et des agricultrices est considérée comme une fatalité, et ce malgré les crises agricoles et alimentaires successives, tant au nord qu'au sud, à l'heure où les paysans se battent pour obtenir des prix justes, une rémunération plus équitable pour leur travail, le moins que nous puissions faire pour les aider est de prier la Commission de consulter régulièrement les acteurs du secteur agricole afin d'évaluer l'impact de nos réglementations sur le terrain et de définir des règles pratiques simples et transparentes pour nos fermiers et nos contribuables. Pour terminer, je citerai Charles Baudelaire, qui disait que la simplicité absolue est la meilleure manière de se distinguer. Et bien, j'invite la Commission européenne à se consacrer à cette mission indispensable et je place évidemment en cela toute ma confiance en Monsieur le commissaire pour réaliser cet objectif.